Europa heeft maar weinig zaken waarin we voorop lopen in de wereld en waarin we in de toekomst echt voorop blijven lopen. We zijn een vergrijzend continent. We zijn importafhankelijk omdat we gewoon vrij weinig eigen grondstoffen hebben.

Onze grootste competitiviteit zit in innovatie. Innovatie naar een schone economie. Onderzoek laat telkens weer zien dat als wij nu onze klimaatambities na 2020 zouden verhogen van 20 naar 30 procent, dat zes miljoen extra banen zou opleveren. Dat is de opdracht die we hebben als Europa.

Niet door achterover te blijven leunen.